Wie gesagt, einzelne Fälle sind da.

Ich denke, wir sollten da durchaus ein bisschen Kultur herausbilden. Denn bestimmte Sachen haben nicht nur mit Respekt und Achtung zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit Kinderstube. Die Aussprache ist geschlossen.